Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, l'adoption par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies de la résolution sur les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre n'a malheureusement pas eu de véritable retentissement dans la presse et pourtant l'adoption de cette résolution constitue bien

Je me félicite que le Parlement européen puisse, à son tour, s'exprimer sur cette question. Il est en effet important que l'Union européenne défende vigoureusement ses valeurs dans les enceintes internationales et dans ses relations avec les pays tiers, mais il est également important que nous soyons vigilants pour défendre les valeurs de l'Union européenne à l'intérieur de nos frontières. Je demande donc aux États membres et à la Haute représentante, de veiller à la cohérence de l'action extérieure et intérieure de l'Union dans le domaine des droits de l'homme, comme le prévoit l'article 21 du traité sur l'Union européenne. En effet, je constate que les personnes homosexuelles sont encore victimes de très graves préjugés et font l'objet de discriminations dans certains États membres de l'Union. Nous devons également agir face à la criminalisation de l'homosexualité dans le monde nous l'avons déjà condamnée au sein de ce Parlement à plusieurs reprises, mais nous devons poursuivre nos efforts en tenant régulièrement un dialogue respectueux et ouvert sur ces questions liées à l'orientation sexuelle et à l'identité des genres.